O v vednost oziroma repliko kolegu. Zasebna šola islamska že je. Zdaj pa vi morate ločiti zasebne šole, ki zaprosijo za akreditacijo javno veljavnega programa in zasebne šole, ki delujejo popolnoma zasebno. Torej, nimajo javno veljavnega programa. In v tako šolo niti inšpektor ne bo šel gledat. Ne. In to ste imeli zdaj primer vrtcev, ne. Imate zasebni vrtec, ki se ustanovi, in jaz, recimo, imam otroka, dam v zasebni vrtec in pač podpišem za tiste zadeve, ki tam so, ne. Ampak ta zasebni vrtec mogoče sploh ni akreditiran, če tako govorim, no, verificiran na Ministrstvu za šolstvo. In zasebne šole, čiste zasebne šole ne izvajajo javno veljavnih programov. In islamska že je. Če pa ti želiš imeti javno veljavni program, moraš pa dati v verifikacijsko mislim, na ministrstvo v ta oddelek in tako naprej, ki ti pogleda vse, kadrovsko, materialno in tako naprej, če zadostuješ tem pogojem. Tako da dajte ločiti in pravilno razlagati stvari, no, toliko, da da veste. Verjetno bi to bilo boljše, da v bistvu predstavniki ministrstva točno povejo, kdaj nekdo dobi javno veljavni program, kdaj gre za popolnoma zasebno šolo.